Deshalb ist es auch richtig, dass wir heute Nachmittag beschließen werden, unsere nächste Sitzung des Partnerschafts und Kooperationsabkommens nicht in vierzehn Tagen in Perm durchzuführen, über Kultur zu reden, als ob gar nichts passiert wäre.

Es ist unsere Aufgabe, gerade in diesen Zeiten, unseren Standpunkt auch unseren russischen Kollegen gegenüber deutlich zu machen und nach Gemeinsamkeiten zu suchen. Wann, wenn nicht in solchen Zeiten, ist eine solche parlamentarische Kooperation oder zumindest ein solcher Austausch sinnvoll?

Aber wir müssen uns auch in diesem Prozess darauf verlassen können, dass die Übergangsregierung alles tun wird, um alle Teile der Ukraine und alle Bevölkerungsgruppen der Ukraine an diesem nun zu gehenden Weg zu beteiligen.